En fait, derrière les discours grandiloquents, on organise en coulisses la possibilité pour les multinationales et les multimillionnaires de passer à travers les mailles du filet. Cette hypocrisie ne trompe plus personne, tellement hypocrite qu'il a été oublié d'inscrire le Luxembourg sur la fameuse liste noire, ainsi que ces beaux et propres pays que sont le Liechtenstein, la Suisse, Monaco et Andorre. Il est plus que temps de combattre vraiment le terrorisme financier, toujours impuni, au service d'une ultraminorité toujours plus riche, au détriment des plus pauvres, malheureusement toujours plus pauvres.